Herr Präsident!

Lassen Sie mich der Ukraine meine Wertschätzung ausdrücken. Die Ukraine ist Teil der europäischen Völkerfamilie, und ich selbst war sechs Jahre lang Obmann der Österreichisch Ukrainischen Parlamentarischen Freundschaftsgesellschaft. Wir haben immer daran gearbeitet, die Ukraine an Europa heranzuholen, weil sie eben Teil der europäischen Völkerfamilie ist. Aber von dem Tag an, wo sowohl russische wie auch amerikanische Söldner hier in der Ukraine tätig waren, ist ein Prozess in die Wege geleitet worden, der ein unseliger ist und der hier alle Menschen in einer sehr unangenehmen Art und Weise berührt. Diejenigen, die jetzt danach rufen und sagen, die Russen sind hier, das ist richtig Vergessen Sie nicht, dass auch mindestens 400 Blackwater Söldner in der Ukraine sind.